Señor presidente, en un minuto es imposible que enumere los miles de violaciones de derechos humanos que existen en el mundo, pero voy a citar algunas por ejemplo, las que afectan a los niños que mueren a miles en Yemen o los niños que están expuestos a abusos como los matrimonios forzados, la trata, la prostitución infantil, la mutilación genital o el uso de niños soldados. Este informe se refiere a la libertad de religión y quiero recordar que el 75 de todos los perseguidos por su fe son cristianos, quienes son asesinados en decenas de países de todo el mundo y que merecen una acción eficaz por parte de la Unión Europea. Finalmente, quiero referirme a la situación que se vive en Venezuela, donde los venezolanos emigran a millones por culpa del hambre y los opositores son asesinados y torturados, mientras Maduro vende como legítimas unas elecciones que son una clara violación del derecho a la democracia del bravo pueblo venezolano.